herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá háttvirta allsherjarnefnd um tillögu til þingsályktunar um lögfestingu samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins númer hundrað áttatíu og tvö frá nóvember nítján hundruð níutíu og tvö barnasáttmála sameinuðu þjóðanna eins og þetta er venjulega kallað nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund guðrúnu d guðmundsdóttur frá mannréttindaskrifstofu íslands margréti júlíu rafnsdóttur frá barnaheillum margréti maríu sigurðardóttur og elísabetu gísladóttur frá umboðsmanni barna og stefán inga stefánsson frá unicef málið var sent til umsagnar á síðasta löggjafarþingi en því var fyrst hreyft á hundrað tuttugasta og fyrsta löggjafarþingi að bæta þyrfti réttarstöðubarna í íslenskri löggjöf samkvæmt barnasáttmála sameinuðu þjóðanna

með þessari þingsályktunartillögu sem er að finna á þingskjali þrettán sem er þrettánda mál þessa þings er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að undirbúa lögfestingu samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og að frumvarp um lögfestingu samningsins og aðlögun íslenskra laga að honum skuli liggja fyrir eigi síðar en tuttugasta nóvember tvö þúsund og níu en þann dag var barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna einmitt staðfestur á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna ísland undirritaði sáttmálann í new york tuttugasta og sjötta janúar tvö þúsund tuttugu með fyrirvara um fullgildingu og ísland fullgilti síðan samninginn tuttugasta og sjöunda nóvember nítján hundruð níutíu og tvö barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna tryggir börnum auk borgaralegra réttinda félagsleg menningarleg og efnahagsleg réttindi í nefndaráliti kemur fram að vegna tvíeðliskenningar sem lögð er til grundvallar í lagatúlkun hér á landi þurfi að lögfesta alþjóðlega samninga ef tryggt á að vera að þeir hafi bein réttaráhrif hér á landi meðan svo er ekki er ekki unnt að beita barnasáttmálanum með beinum hætti fyrir íslenskum dómstólum og sú skuldbinding sem sáttmálinn felur i sér gildir einungis að þjóðarrétti

er lagt til að barnasáttmálinn verði lögfestur með sama hætti og mannréttindasáttmáli evrópu enda um grundvallarsáttmála að ræða á þann hátt væri stjórnvöldum og dómstólum skylt að taka mið af honum við úrlausnir mála sem varða börn tillagan felur í sér að kannað verði hvort og þá hverju í gildandi löggjöf þurfi að breyta við lögfestingu sáttmálans auk þess sem laga þurfi texta sáttmálans að hefðbundnu lagaformi og leggja fram frumvarp vegna aðlögunarinnar ég vi l nefna í þessu sambandi að frá gestum sem komu fyrir háttvirta allshejrarnjefnd og í umsögnum um þessa þingsályktunartillögu kom fram að lögfesting mannréttindasáttmála evrópu hefði verið stórt skref í þá átt að tryggja mannréttindi betur í sessi á íslandi einkum við dómaframkvæmd og er markmið nefndarinnar sem leggur til að þessi þingsályktunartillaga verði samþykkt með örlítilli orðalagsbreytingu er markmið nefndarinnar að ná sama árangri hvað varðar réttindastöðu barna eins og ég sagði áðan tryggir samningurinn þeim auk borgaralegra réttinda félagsleg menningarleg og efnahagsleg réttindi fyrir nefndinni komu fram upplýsingar um að dóms og kirkjumálaráðuneytið hefði falið ragnhildi helgadóttur prófessor við háskólann í reykjavík að semja greinargerð um stöðu samningsins að íslenskum lögum og reifa álitamál sem tengjast lögfestingu hans og að sú greinargerð muni væntanlega liggja fyrir í vor nefndin telur að sú vinna muni nýtast sem nauðsynlegur grunnur að lögfestingu samningsins og aðlögun íslenskra laga að honum en í þingsályktunartillögunni er lagt til að frumvarp um lögfestingu samningsins og aðlögun íslenskra laga að honum skuli liggja fyrir á tuttugu ára afmæli barnasáttmálans

ég vil einnig geta þess hér herra forseti að háttvirta allsherjarnefnd er kunnugt um það að í félags og tryggingaráðuneytinu fer nú fram endurskoðun barnaverndarlaga og þar er að sjálfsögðu tekið mið af barnasáttmála sameinuðu þjóðanna nefndin leggur til sem ég sagði áðan að tillagan verði samþykkt með örlítilli orðalagsbreytingu sem er að finna á þingskjali sex hundruð sjötíu og tvö sem er sama þingskjal og nefndarálitið og breytingin er fólgin í því að í stað orðanna að vera lokið þann tuttugasta nóvember tvö þúsund og níu í tillögugreininni komi liggja fyrir tuttugasta nóvember tvö þúsund og níu háttvirta allsherjarnefnd leggur því til að alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að undirbúa lögfestingu samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins skal frumvarp sem felur í sér lögfestingu samningsins og aðlögun íslenskra laga að honum liggja fyrir tuttugasta nóvember tvö þúsund og níu undir þetta rita árni páll árnason formaður allsherjarnefndar álfheiður ingadóttir ágúst ólafur ágústsson jón bjarnason siv friðleifsdóttir auk þess ólöf nordal með fyrirvara og sigurður kári kristjánsson með fyrirvara en fjarverandi afgreiðslu nefndarinnar á þessu máli voru háttvirtur þingmaður bjarni ármannsson og jón magnússon